Ochrana ohrozených osôb na úrovni jednotlivých členských štátoch sa totiž javí v mnohých prípadoch ako nedostatočná.

Nie všetky takéto zväzky však majú dlhé trvanie a potom sa často deti stávajú rukojemníkmi sporov svojich rodičov. Znepriatelení rodičia často odmietajú rešpektovať rozhodnutia súdov z iných štátov o zverení dieťaťa do výchovy jednému z nich a jednoducho berú spravodlivosť do vlastných rúk unášajú deti bývalým partnerom do svojej krajiny a zneužívajú rozdielnosti v právnych systémoch jednotlivých členských štátov na elimináciu platných rozhodnutí súdov. Obeťami tejto európskej právnej anarchie sa tak stávajú často malé, nevinné deti.